Hvala lepa, predsednik. Spoštovani minister! Tukaj sva, na različnih valovnih dolžinah. Namreč, vsi tisti, kateri imamo malo daljši spomin, se pravi, za nazaj, vemo, kako je davkarija bila svoj čas organizirana in kako je tudi sedaj. Doktor Čufer, vaš nekdanji predhodnik, je takrat dal zaobljubo, da bo vsepovsod tam, kjer so bili davčni uradi, tudi davčne pisarne, in seveda s s to, s tem načinom zaprtja se tega dogovora ne držimo. Če vam samo navedem, da je v obdobju od, septembra osemnajst do aprila, devetnajst, bilo v državni upravi trideset tisoč dvesto šestinosemdeset, zaposlenih, v javnem sektorju pa sto petinsedemdeset tisoč dvesto dvaindvajset zaposlenih, se pravi, pri javni upravi tristo petinsedemdeset več v tem obdobju, v javnem sektorju pa dva tisoč šeststo dvaintrideset, več ljudi. Finančna uprava ima, v Sloveniji zaposlenih v tem trenutku, mogoče danes razlika, tri tisoč petsto štiriinsedemdeset ljudi, štiri manj kot pa prvega, prvega, osmega dva tisoč osemnajst. Mogoče so ravno ti trije oziroma štirje tisti, ki so bili, kot se jim je zaprla tudi, davčna pisarna. Prepričan sem, da ti niso, kajti vsi ti trije so se preselili, v Davčno upravo Murska, Davčni urad Murska Sobota. V Davčnem uradu Murska Sobota, gospod minister, pa je dvesto petdeset ljudi zaposlenih. Se pravi, ne najdemo tri javne uslužbence, ki bi pokrili področje upravne enote Lendava, Ljutomer in, Gornja Radgona. Glede na to, da se mi je čas iztekel, bom moral nehati.